Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, la poursuite de la colonisation israélienne en Palestine a conduit les négociations de paix dans l'impasse et amené les Palestiniens à demander, après avoir mis en place des institutions politiques et économiques crédibles, leur adhésion à l'ONU. L'Europe tergiverse alors qu'elle devrait adopter une position indépendante et s'affirmer en tant qu'acteur sur la scène internationale. D'après un très récent sondage, la majorité des citoyens français, allemands et britanniques estiment que les Palestiniens ont droit à un État qui doit être admis à l'ONU dès maintenant.

Le réveil démocratique du monde arabe crée un nouveau contexte, susceptible de relancer le processus de paix. Les aspirations des jeunes sont les mêmes à Tunis, au Caire, à Ramallah et à Gaza. Si nous abandonnons les Palestiniens, le désespoir pourrait provoquer une nouvelle intifada dont nous aurions la responsabilité. C'est en effet une chance historique qui se présente à l'Union européenne, qui doit inclure la reconnaissance de cet État palestinien dans sa politique de soutien au printemps arabe, plutôt que d'exercer des pressions sur l'Autorité palestinienne pour l'obliger à renoncer au statut d'État à part entière à l'ONU, au lieu d'agir sur le gouvernement israélien pour qu'il accepte enfin de respecter le droit international.